Il y a urgence à diversifier l'approvisionnement, à le sécuriser, à le décarboner. C'est notre énergie, c'est l'assurance que nous devons aux citoyens. Ce qui m'amène, Madame la Présidente, à vous demander de soutenir également nos engagements sur le plan international avec le projet ITER, c'est à dire le projet de la fusion. C'est une technologie sûre, une technologie durable, une technologie gratuite, une technologie infinie. Ce serait bien que le Conseil européen, la plus haute instance politique, soutienne ce projet vis à vis de la communauté internationale. Ce qui m'amène à parler de la recherche et de l'innovation.

Cela fait quatre mois, Monsieur le Commissaire, que nous attendons votre communication sur la révision du septième programme cadre de recherche.

Il a raison.

Les relations avec la politique industrielle sont décevantes, nous devons les évaluer, et les initiatives technologiques conjointes, après des démarrages difficiles, apportent un vrai changement positif dans la prise en compte des besoins industriels. Enfin, comment allons nous structurer notre espace européen? Il faut absolument que le Conseil européen de la recherche devienne une véritable entité pour européaniser la recherche.